þessa þings á þingskjali tólf hundruð tuttugu með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um virðisaukaskatt tekjuskatt og staðgreiðslu opinberra gjalda sem leiða af skattlagningu á kolvetnisvinnslu en frumvarpið er lagt fram

frumvarpi til laga um skattlagningu á kolvetnisvinnslu sem hér var á dagskrá næst á undan bæði frumvörpin eru lögð fram í tengslum við útboð til sérleyfa til rannsókna og vinnslu á olíu og gasi á drekasvæðinu sem fyrirhugað er í ágúst næstkomandi enn fremur hefur iðnaðarráðherra lagt fram frumvarp til breytinga á lögum um leit rannsóknir og vinnslu kolvetnis sem stendur einnig í beinum tengslum við framangreint útboð í fyrsta lagi eru með frumvarpinu lagðar til breytingar á lögum um virðisaukaskatt sem fela í sér undanþágu ákveðinnar starfsemi í kolvetnisvinnslu frá virðisaukaskattsskyldu er það í samræmi við það sem gildir gagnvart slíkri starfsemi í öðrum ríkjum sem vinna olíu til dæmis í noregi í öðru lagi eru lagðar til nokkrar breytingar á tekjuskattslögunum með þeim eru meðal annars tekin af öll tvímæli um að kolvetnisstarfsemi á drekasvæðinu verði skattskyld hér á landi samkvæmt lögum um tekjuskatt og í samræmi við alþjóðareglur í þriðja lagi inniheldur frumvarpið breytingar á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda en þar er um að ræða afleidda breytingu af tekjuskattsbreytingunni verði frumvarp þetta óbreytt að lögum mun það ekki hafa áhrif á útgjöld ríkissjóðs ef hafin verður vinnsla kolvetnis getur það leitt til aukins eftirlitskostnaðar en reikna má með að tekjur ríkisins verði þá verulega hærri en sá útgjaldaauki ég legg til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og skattanefndar að lokinni þessari